Principala mea preocupare o reprezintă situația tinerilor, pentru că ei sunt cei mai afectați de criza economică, iar șomajul în rândul lor a atins un nivel alarmant. În acest context, programele de formare profesională sunt vitale, iar reînființarea școlilor profesionale ocupă un loc important.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 De asemenea, trebuie acordate facilități care să stimuleze angajarea tinerilor, prin diminuarea contribuțiilor angajatorilor.

Solicit Comisiei ca, în conformitate cu concluziile Consiliului European din ianuarie, să prezinte propuneri de sprijinire a tinerilor.